Okej, jaz se v svojem prostem času ukvarjam z, veliko stvarmi. mi sicer pač največja stvar, s katero se ukvarjam, so skavti, s katerimi se pač ukvarjam že, torej dvanajst let. v bistvu skavtinja sem že dvanajst let, od tega sem štiri leta voditeljica, tako da, res to vzame veliko mojega prostega časa. ampak ker sem pač vajena, da je moj prosti čas poln enih stvari, si jih vedno tudi še kaj zraven nakopljem. in v bistvu se ukvarjam še s tem, da vodim mladinski pevski zbor v naši župniji pa vodim eno izmed birmanskih skupin, če ne drugega, grem pa kdaj s prijatelji ven, pa pomagam še, še kje drugje. ko pri kakšnem pasijonu ali pa v enem društvu, v katerem pač sodelujem že ful dolgo časa, tako da stvari je ogromno, pa vedno si rada še kaj, dodatnega vzamem. okej, no, pa da pač najprej opišem to stvar, s katero se največ ukvarjam. v bistvu skavti se, pač so v Sloveniji začeli, z delovanjem že leta tisoč devetsto devetdeset, tako da smo v bistvu lansko leto praznovali trideset let, tridesetletnico, ja, trideseto obletnico. in v bistvu se imenuje torej Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. in pač, ja, je to, eno od organizacij, ki je bila v takratni Jugoslaviji, oziroma edina pač skavtska organizacija je bila. pa prvo katoliško združenje, ki je pač smo ga imeli po drugi svetovni vojni. torej pestra zgodovina. v glavnem bistvo skavtov pa je, da pač s pomočjo te skavtske metode, prispeva pač k polnemu, razvoju, torej otrok in mladostnikov. pač imamo tistih, tista področja, telesni, spoznavni, duhovni, moralni, družbeni razvoj. in pač se trudimo, da otroci postanejo zrele osebnosti pa pač odgovorni državljani. pa dejavni člani vseh teh, krajevnih, lokalnih, narodnih, mednarodnih skupnosti in tako naprej. in v bistvu za temelj tega, potem pač naše vzgoje, oziroma skavtske vzgoje, imamo mi devet vrednot, ki jih pač uresničujemo teh šestih področjih, razvoja, otrok, in so pač prilagojeni njihovi starosti. v glavnem otroci so, razdeljeni v starostne skupine. imamo torej najmlajše, to so naši bobri in bobrovke, ki so stari šest do sedem let. pol imamo pač volčiče in volkuljice, ke jim rečemo volki. ti so stari pač od osem pa do deset let. Pol imamo izvidnike in vodnice, te so že malo bolj odrasli, ti so enajst do petnajst let, oni so tisti, ke so najbolj znani, ke šotorijo. na naših taborih pa imajo postavljene jambore in se jih sliši daleč naokrog s tisto svojo piščalko. pol imamo pa popotnike in popotnice, ti so stari od šestnajst do enaindvajset let. njih velikokrat lahko srečamo, ob kakšni cesti ali pa na kakšni gozdni poti, ke imajo tiste velike desetkilogramske ali pa petnajstkilogramske ruzake, in pač spijo kjerkoli že, jejo, karkoli imajo, in pač hodijo. najpomembnejši, ki pa vse to vodijo, smo pa seveda voditelji in voditeljice, ki smo pa pač stari nad dvajset let. Nekateri so stari tudi pač osemnajst, kakor je. V glavnem, v Škofji Loki, imamo skavte zdaj tudi že v bistvu, trideset let. ravno letos pač imamo trideseto obletnico. malo je škoda, ke nam jo je korona malo ja. Zagodla nam je korona , ampak smo razmišljali, da bi imeli pa v bistvu, ker, skupni tabor vseh vej, tako da upamo, da bo na koncu šlo vse ful dobro in da se bomo ful dobro imeli. da bomo lahko poleti končno izvedli kakšne poletne tabore. ja, jaz sem v Škofji Loki voditeljica bobrov in bobrovk, to je pač tista naša najmlajša veja. in ker pač so mi ful fajn in ker si želim, tudi sama veliko dati skavtom, ker sem tudi sama veliko, pač dobila od njih, sem z letošnjim letom še za ene tri leta, šla tudi na državno raven, kjer pa delamo pol tiste bolj resne stvari. Pišemo razne priročnike, delamo program za voditelje, tako da moramo biti mi tisti motivatorji, da njim ne zmanjka motivacije v teh težkih časih. No, v glavnem, se trudimo. Peljemo naprej, delamo stvari pa ful je smotano, ker ne moremo iti v gozd in se ne moramo imeti tako fajn, ampak bomo že, no, to se zdaj dogaja na skavtih. Okej, je to bilo ful na splošno, kaj skavti so. kar je pa pomembno, so pa izkušnje vsakega posameznika, kar je prav, da tudi jaz opišem. v glavnem jaz sem k skavtom prišla, šele v šestem razredu, ampak sem prišla, se meni zdi, v ta najboljšo vejo, in sicer to je pač, v četo, se pravi za tiste, ke so v šotorih. in takrat v bistvu, to je bilo dvanajst let nazaj, pač ne vem, če gledam steg, naš steg, se pravi Škofjo Loko, zdaj ali pa takrat, se mi zdi, da je, smo naredili ful velik korak naprej, kar se tiče pač programa in takih stvari. Ampak takrat je bilo ful bolj pomembno to, da se imamo fajn. In to smo se imeli, bili smo pač malo manjša veja. Bilo nas je trideset otrok, zdaj jih je recimo tudi petdeset, ampak ja, pač bilo je bistvo, da se imamo fajn, in je bilo vse, se mi zdi, da ful bolj preprosto in zabavno. tako da ja, spomnim se mojega prvega tabora. Bili smo v Selišču pri Tolminu, bilo je enkrat pač julija. Bili smo ob reki Soči, se spomnim, da v bistvu Soča je ful mrzla rekla, ampak tisto let je bilo nenormalno toplo in pač nam je sedlo iti v Sočo, ke je bila sicer ful mrzla, ampak ful topla , ful je bilo smešno, ampak ful dobro. pa spomnim se, da smo res dolgo časa hodili do našega tabornega prostora in pol, pa nismo imeli kakšnega avta, ful ni bilo nekaj takega dostopa. Pa vem, da so pol enkrat, ke so kradli zastavo, je pač naš en voditelj imel kolo, to je bilo edino prevozno sredstvo, ki smo ga imeli. In so nam še tisti kolo ukradli in pol smo mogli, mogli delati odkupnino, ampak ja, bilo je ful smešno, taborni prostor je bil ful ogromen in smo lavfali po moje, ke so nam vse pokradli, seveda mi smo imeli toliko dobro stražo. Smo lavfali okrog tabornega prostora, po moje pač smo naredili ene pet ali pa šest kilometrov še pred budnico. tako da, to je bilo kar zabavno, mislim, na začetku je tako, pač prideš malo, se še spoznavaš, ne veš, kako še bo, tako da v bistvu boljše spomine, ke jih imam na tabore, se mi zdi, da pač, ke sem bila starejša, recimo ta zadnje leto, saj mi je bil, se mi je res tako, vtisnil v spomin, predvsem mogoče to, da smo bili ful dobri v zgradbah takrat, imeli smo jambor, ke je visel pač v zraku . Bil je na sredini, je visel v zraku in je visel na vrveh, ke so bile pač podprte, jaz mislim, da s štirimi ali petimi, se pravi temi, no, hlodi. tako da ja, to je bilo ful zanimivo in ful je bil dobro. Takrat smo bili tudi v Avstriji, kar je bilo po moje prvič in zadnjič, kar do zdaj seveda, da smo šli čez mejo, tako da ja, so bile zanimive prigode. Ja, pa v bistvu takrat so nas voditelji poslali za, kot na taboru, ke gremo za en dan, nas pošljejo, se pravi voditelji, vsak vod posebej, da gremo na potep, mi rečemo temu tako. reče se tudi neuradno hike, ampak to ni glih priljubljena beseda, ker jo je uporabljal Hitler za svoje pohode, ampak okej, to se je nekako obdržalo. no, v glavnem takrat se spomnim, da bilo ful zanimivo, ko so nas poslali, tako na te okoliške kmetije, kjer so v bistvu živeli Slovenci in pol smo pač mogli tam delati dobra dela, kar se mi je zdelo ful fajn, da smo nekako spoznavali v bistvu te naše zamejce, pa ugotovili, kako so v bistvu oni ful bolj pripadni Slovenci, kot smo mi. tako njim so bile tudi recimo pesmi slovenske narodne ful blizu in so ful hoteli peti. tudi veliko bolj so, mislim, tako, res so verni, pač mogoče ne vsi, ampak potem, ke smo bili mi pri njih, so. In so bili ful navdušeni, ke smo jim pustili eno skavtsko pesmarico, kjer so noter pač skavtske pesmi, krščanske pesmi pa tudi take slovenske popevke, tako da to so bili res hvaležni. pa ful so nas lepo sprejeli. Jaz se spomnim, da so našemu vodu dali mislim, da dva cela hleba kruha. en je bil celo z rožičem po moje, tako da res, to je bilo kar zanimivo, no. Res so bili prijazni. ja, no, to je bilo tako četa, se pravi to, ke smo spali v šotorih, to so bile tudi zanimive prigode, no. Kakšne budnice sredi noči, ke so nam ukradli zastave in smo mogli lavfati naokrog, pa čeprav nas je bilo najbolj strah, ampak smo šli. se mi zdi, da smo premagovali take strahove. ke se jih mogoče za, za nekatere pač ljudi so tako nepredstavljivi, ke bi rekel: "Zakaj bi to sploh počel?" Mi smo pa pač bili v tistem svojem svetu in nam je bilo vse dobro in smo pač lavfali naokrog. Ker smo pač nam je nekdo vzel zastavo. Pa je pač za nas to sveta stvar. drugače pa tako, en tabor, ke se mi je pa res vtisnil v spomin, pustimo zdaj tiste popotnike. Takrat je bilo ful fajn, sicer res smo bili skupina, ampak tako, da bi pa res rekla, se mi je pa vtisnilo, ki so, v bistvu voditelji z državne ravni, pripravili tabor za vse voditelje. to smo imeli pač leta dva tisoč devetnajst v Želodniku. Tam pri Domžalah. v glavnem ta zadnji oziroma prejšnji je bil leta dva tisoč dvanajst, tako da je bilo to, ful časa vmes ni bilo nič pripravljeno in je bilo to res nekaj novega in v bistvu ful dobro zaradi tega, ker je bilo to nekako taka res zadnja stvar, preden je pol v bistvu pač bila korona, tako da, smo imeli vsaj nekaj še od skavtov, tako res lepe spomine, ful dobra motivacija. v glavnem ful je bilo fajn, ker nas je bilo toliko skoraj štiristo, in smo imeli res dober program, in smo ga v bistvu imeli, mislim, da osem dni je bilo vse skupaj, pet dni je bilo na tistem tabornem prostoru, trije dnevi so bili pa prej, in v bistvu vsak steg je imel oziroma vsak skvo, to je skupnost voditeljev, je imela nalogo, da ja prišla na pač tam, kjer imajo svojo skavtsko hišo, kjer imajo pač svoj dom, da so prišli tja, in pol v bistvu naj tam pač počakajo ob določeni uri in je to to. In pač k nam v Loki je prišel en, ke je pač v bistvu kot korenina oziroma starosta našega stega, ker je ta steg postavil res na noge, je prišel in nam je prinesel en, eno škatlo in tudi samo ni vedel sicer, kaj je noter. V glavnem predal nam jo je, povedal srečno in je šel, In pol smo mi odprli tisto škatlo v pričakovanju, kako se bo zdaj začel ta tabor voditeljev, in vsi smo ful mislili, da bomo zdaj pač okej v prvih treh dneh bomo šli peš na ta, na ta tabor, ke v bistvu noben ni vedel, kje bo, ampak v resnici so nas vse po moje ful presenetili, ke so nam dali nalogo, da se v bistvu za vsak skvo posebej so se dogovorili v, lokalni skupnosti, če je pač bilo mogoče, v kakšnem domu za ostarele ali pa v kakšnem centru za ljudi s posebnimi potrebami, da smo mi šli tja in smo opravljali pač neka dela, karkoli je bilo treba, oni so bili samo dogovorjeni pač ne vem, skavti iz tam pa tam bojo prišli ob tej pa tej uri tja, vi jim dajte nekaj za, pač za delati. Vključite jih v svoj program, karkoli že. Pol pa čisto odvisno, kaj so delali. in recimo mi smo šli v varstvo na delovni center in meni se je zdelo tako zelo dobro, ker v bistvu se pri delu na skavtih zelo redko srečamo s takimi osebami. okej, če imaš kakšnega, ke pride k skavtom, smo imeli recimo enega otroka, ke je imel posebne potrebe, ampak to je v tridesetih letih eden in v pač v celotni Sloveniji, povsod, kjer so skavti, imamo mi po moje maksimalno deset, dvajset oseb, od tega, ke je pač skavtov v Sloveniji že okrog pet tisoč. tako da se mi je zdela res taka posebna izkušnja, kar ljudi, z ljudmi s posebnimi potrebami res redko pridemo v stik in se mi je zdelo zelo potrebno, da pač delamo z njimi, da tudi spoznamo, te ljudi, pač a ne. Saj se mi zdi, da veliko delamo s skavti, veliko pomagamo, ampak ne, v resnici ne, a ne. Mislim, smo v nekem svojem varnem mehurčku, delamo stvari, ke jih, smo jih po navadi delali in ja. Pač res se moramo zavestno odločati, da bomo šli pa mogoče pa tudi na kakšno področje pač, v katerem pa nismo tako suvereni pa samozavestni pa ga ne poznamo najboljše. Tako da takrat je bila ful fajn izkušnja, no, tisti so nas ful dobro sprejeli, še zdaj pač, se mi tudi spomnimo nanje, tudi vem, da je pol naš klan se odločil pač v tistem letu, da bo šel tja, v ta varstveni delovni center pač malo pomagat, ker so bili tisti pač, varovanci res, res so nas bili veseli, no. oni tako zelo močno doživljajo na sploh, te odnose in tudi, ke smo mi šli po tistih dveh, treh dneh, kar smo bili z njimi, so pač eni so se jokali, ker, a ne, to je bilo zanje res toliko močno doživeto, tako so nas takrat sprejeli, zase mislim, ke da smo njihovi, tako da, to je bila res pač ena taka posebna izkušnja in so mi tudi tako voditelji, ke so na nas to pripravili, res presenetili. ja, in tako, no, jaz sem bila zelo vesela, da, da sem se spoznala z njimi, ker kdove, kdaj bi se sploh šele srečala, pač z njimi, ker, a ne, niti nimam stika, niti ne gledam na to, da bi ga imela, pa ne da bi, da ne bi hotela, samo itak imam tako drugih stvari, s katerimi se ukvarjam, da niti ne pomislim, da mogoče je pa pač še, še kje drugje kdo, ke potrebuje pomoč, pa mu jo v bistvu lahko nudim, ne samo tam, ker se gibljem že tako. Ja. No, tako. Okej. Se pravi, skavti predstavljajo res en velik del. drug velik del se mi pa zdi, da pač predstavlja tale, zbor, torej, pač mladinski zbor iz, župnije, v katerem v bistvu zdaj pojem, mislim, da sedmo leto. Se pravi, tudi kar velik del mojega življenja. praktično sem se pridružila, v bistvu v drugem letniku. gimnazije, in sicer tako, v bistvu saj prej sem pela v otroškem zboru, ampak pol me je vmes malo odneslo ven, malo nisem vedela, kaj bi počela, ampak je v bistvu pač ta ljubezen do petja, rasla v meni in nekako, nisem se čutila, da bi šla mogoče pač na gimnaziji v zbor. ampak sem si pač želela prepevati pol kar v domačemu zboru, ker sem pač bolj amater in sem rekla, da tam pa me bojo ziher veseli. tako da v bistvu sem se priključila, itak, da sem rekla še eni prijateljici, če lahko gre zraven. in itak je ona tako dva meseca hodila, pa ni ostala, ker njej je bilo, pač ni ji bilo toliko pomembno. Itak je šla samo zaradi mene, tako da na koncu sem ostala sama tam. ampak saj, ljudje so pač znani, v bistvu majčkeno starejši so bili od mene, nič takega pač. Sem ostala, in v bistvu pol sem pač redno pela, ful sem bila aktivna. tako tudi zdaj, ke gledam nazaj, takrat pač sem samo sledila zborovodkinji, zdaj ke pa gledam kakšne posnetke za nazaj, pa vidim, koliko smo se mi kot zbor izboljševali skozi leta, koliko smo vedno več dali od sebe, tudi če gledam sebe, tako sem se pač pevsko precej izboljšala. v tistih nekaj letih pa ne, da sem zdaj neki profi, no, ampak tako boljše mi pa gre, pa tudi predvsem je to, sem opazila, da, imam ful več samozavesti pri nastopanju. bolj suvereno odpojem pa pač v bistvu sem suverena v vsakem primeru, ali odpojem slabo ali pa dobro, treba je biti samozavesten pa tudi, če zafušaš malo, pač zafušej suvereno, glej. Pač imaš imaš dober glas, pokaži ga. to je moj moto, tako da se ne sekiram, če preveč zafrknem, vedno je prostor za izboljšavo, pač včasih malo prej, včasih malo kasneje. Včasih pri malenkostih včasih pa čisto že pri melodiji. tako da ja, ful, ful sem uživala v petju, tudi kot zbor nas je bilo res veliko tako že okrog trideset, kar je pač ja za neki župnijski zbor, pač res dobro. najbolj mi je ostal v spominu, ke smo enkrat nastopali, to sem bila jaz, ne vem, po moje neko tretje, četrto leto v zboru, ke smo mi nastopali v nunski cerkvi, v glavnem ne prav v župnijski, ampak tukaj pač v mestu, je bil včasih, so imele pač nune svoj samostan in ti svojo cerkev in tam noter tista cerkev je toliko akustična in toliko dobro zveni, in ful redko jo odpremo za take priložnosti, ampak takrat smo rekli, pa daj, dajmo probati, pojdimo ven iz svoje cone, dajmo se postaviti v pač še v akustično cerkev, da bo pač naš koncert res dober in tisto je bil vrhunec, vseh let in do do takrat pa še pol, še zdaj je po moje tiste pesmi, ke smo jih na onem koncertu peli, po moje pojemo vsako let. če je treba ali pa če ni treba. Vsem je ostal pač res v v dobrem spominu, vsi smo ful uživali. Slišal se je ful dobro, točno si vedel, kva je so peli oni na čisto levo stran od tebe, pa oni na čisto na desno stran od tebe, pa oni čisto za tabo, pa oni čisto pred tabo, ker je akustika pač tako dobra. Tako da to je bil en res dober koncert, peli smo Ružo crveno, pa še pač ostale neke krščanske pesmi, ampak res je bilo dobro , tako da to je bil v bistvu moj najljubši koncert, se mi zdi, da tudi tak najlepši spomin. Drugače pa, poleg koncertov so pa seveda pač najpomembnejše stvari, tile pevski vikendi, ke so bili, zabavni iz vseh možnih vidikov. glede pevskega, glede naših odnosov, glede dinamike skupine, pač to je bilo nekaj najbolj smešnega, najbolj zabavnega, drugače, kar se tiče petja, je tako, ko si enkrat na pevskem vikendu, nimaš pojma, kaj boš pel, zborovodja te postavi, mislim te posede, posede na oni stol, zdaj boš pa tukaj pa pač se bomo učili. In ti se učiš neke, verze, neke vstope, pa take stvari, pa kje greš malo višje, kje moraš malo bolj. Ne veš, kako bo zvenelo. In pol imaš še malo po glasovih vaje in naenkrat te zborovodja spet posede cel zbor in zapoješ, kar si se pač učil. In ko enkrat to slišiš vse glasove skupaj, si samo tako, a res lahko dobro zveni, tako to, to so res neki taki posebni občutki, ke ti grejo kar kocine pokonci, pa čeprav veš, da niti približno ni to to, da je treba to še vse pevsko izboljšati, ampak, tisti prvi, glasovi, ko se zlijejo, pa narediš neko melodijo, neko pesem začneš tvoriti, tisto je res tak poseben občutek. drugače pa ja. Naš najljubši kraj za imeti pevske vikende, je Vipavski križ, pač v Vipavski dolini. kjer je pač seveda našim, našemu moškemu delu zbora je najbolj všeč bila, vinska klet, ke smo jo, ob večerih radi odprli in smo pač šli noter, V bistvu tistim, ne vem, a je tisto neko staro župnišče, saj ne vem, tam noter imajo še neko mizo za biljard in pač tam se je pol, včasih znašla kakšna steklenica kakšne, dobre pijače. pa fantje so radi nabijali tisti biljard, ampak v glavnem to so bili posebni večeri, kjer smo v bistvu peli, kar smo hoteli peti, kakor naglas smo hoteli peti, kakor dolgo smo hoteli peti, in so se pač res ustvarjali neki, neke posebne zabavne dogodivščine so bile to, no. tako da to, to so res taki lepi spomini, pa še zdaj se v bistvu kar dostikrat vrnemo tja, če se le da, sicer zdaj v teh letih je zbor, ke je pač tista prejšnja zborovodkinja šla, razpadel, oziroma pač se je precej zmanjšal, prišla je nova generacija, ampak se ustvarja nova in ni daleč od tega, da se bomo vrnili tja, pa podoživeli, tiste naše spomine, ki jih nosimo v sebi. Tako da, ja. Torej, no, nova zborovodkinja sem jaz, zdaj imam zbor že drugo leto, ja, drugo leto. Sicer nimam tega občutka, ker je pač bila vmes korona in, se mi zdi, da smo vsega skupaj aktivno delali in peli samo, ne vem, pol leta, mogoče. tako da ful je velika škoda, ker se mi zdi, da imam tako ful nekih idej. ful bi rada pokazala, da mi znamo, ker pač, a ne, smo toliko na novo, no. ampak dobro, saj nam gre, mi zdaj v bistvu ful delamo na tem, da se mi dobro razumemo, da je to res neka skupina, ke v bistvu pol, ke se bomo pa lahko začeli res dobivati pa peti, bomo pač prišli skupaj in bo to, bo družabni del tisti, ke nas bo držal skupaj. da bomo imeli mi željo po ustvarjanju naprej, ne, da bo treba pol po koroni še enkrat, narediti skupino, ke se bo sploh hotela dobivati, pa pol šele graditi na petju, ampak se mi zdi, da nam dobro uspeva, da se držimo, da se zdaj v bistvu smo same pevke, no, da se pač imamo fajn, in da bomo z veseljem delale naprej. to je to, ja v zadnjem času, pač, delamo predvsem na druženju in se imamo fajn. Okej, v prostem času, pa seveda recimo glih zdaj, sem te dni doma, se pa jaz rada malo podružim tudi z mojim nečakom pa nečakinjo. to sta dva mala nadobudneža za razne lumparije pa za kakšne radovedne stvari, pa dogodivščine. vsak dan z njima je pester, tako da to sta, se pravi, nečakinja je stara štiri leta in pol, nečak pa dve in pol. tako da sta glih v tistih letih, ke ju vse zanima, kar je ful dobro. spoznavaš, kako se onadva igrata, in jo vidiš, ke se, zaigrata in si ti v eni sobi in v drugi sobi slišiš, kako eden nekaj , ke ne veš, kaj pove, ampak on je v svojem svetu in se pogovarja, dela razne stvari. In si, in ga kar pustiš in si rečeš: "Ti se kar igraj, pa se pogovarjaj, karkoli že delaš," zdi se, da si, da se imaš prav fajn. tako da, ja, v prostem času se v bistvu, no, kar povabim ju, oziroma rečem, se pravi bratu, rečem, da naj kar malo prideta, če le lahko, lahko tudi prespita. in v bistvu se imamo ful fajn. Zjutraj prideta še cela zalimana, po navadi kar v pižamicah in pol se najprej preoblečeta, pojemo zajtrk, vse v miru, gremo ven, to jima je ful všeč, sploh če imata kolesa oziroma poganjalčka. to onadva šibata in ti lavfaš zraven , zame cela športna aktivnost. pridmo ful daleč, ful jima je fajn sploh kakšen pump track, kjer lahko pač se vozita s kolesi gor in dol, to jima je ful všeč, tudi recimo, ke gremo, če gremo malo bolj višje v kakšen klanec, mi je ful všeč, ker sta ful vztrajna, in onadva gresta in nista srečna, če ne prideta do vrha. Pač njune besede so: "Nismo prišli do gor," in po navadi, ali greš do gor ali pa pač se obrneš, ker sta po navadi ali lačna ali pa koga tišči lulati ali pa karkoli podobnega. tako da imata, res sta vztrajna, no, to, to jima moram kar dati, kakor sta včasih dovzetna za lumparije pa bi pa si lahko jezen nanju ali pa ju moraš malo grdo pogledati, sta zelo, zelo, odločna, taka, tako da, ja, gremo malo naokrog, predvsem se sprehajamo tukaj po teh ulicah naše Škofje Loke, ke so ful primerne za to. kakšna, mislim, glavna je ful prometna, ostale so pa tako v naselju, in je tako ful fajn, no, lahko se sprehajaš tudi po sredi ceste, pa načeloma ne bo zelo narobe , da te ne bo glih en avto zbil. tako da gremo naokrog, jaz se trudim, da ima pokažem, ker pač nista velikokrat tukaj, ker sta sicer doma v Kamniku, se trudim, da ima pokažem čimveč stvari, da gremo na čimveč različnih kotičkov, radi gremo, do cerkvice na Suhi, ke je pač od nas doma oddaljena glih nekih deset minut. v njunih minutah je to pol ure, sploh če sta peš. S s kolesi še nekako gre, prideš kar hitro, ampak peš pa traja to, najprej tja pol ure s tem, da moraš imeti na zalogi kakšno banano ali pa jabolko. Zaradi tega, da, da dobita dosti zagona in motivacije in energije za naprej. in pol še tiste pol ure za nazaj, tako da, recimo glih danes smo se odpravili in pol smo prišli tja in se nam je mudilo nazaj in pol sta dobila, prevoz domov, tako da sem jim pač, jaz sem nesla enega na ramah, sestra je nesla ta drugega na ramah. In onadva sta imela še čisto preveč energije in sta se afnala gor in je mora seveda tetka opraviti vas del, ke mora nositi otroka pa ga držati pa še skrbeti, da, ta mali ne da kape čez oči, pa lase ti razmrši pa vse ostalo naredi, samo drži se ne in pol, ja, uživa tam gor. Me nesejo, no, tako, v glavnem na čim več različnih lokacij, na čim več različnih, kotičkov naše Škofje Loke in okolice. Čakam, da bosta dosti stara, da bomo šli tudi malo v hribe, sicer saj, že gresta, ampak to še pač seveda, a ne, za za eno normalno osebo, če traja pol ure, zanj to traja že dve ure, tako da treba kar malo, razumeti otroka, pa da ne smeš iti predaleč. Pol pa hitro zmanjka teh kucljev okrog, ke so vsi previsoki na koncu. ampak ja, no, saj kot sem že rekla, sta vztrajna in določna, tako da načeloma, če se odločita, gresta, prideta in sta ful ponosna na to. Tako da, ja.